Collega's, wij zitten midden in een financiëel economische crisis en daar kunnen wij onmogelijk aan voorbij. De kranten staan er dagelijks vol mee, de televisiejournaals openen ermee en de Europese Raad vergadert vrijwel over niets anders.

Over die crisis hebben wij het deze ochtend.

25 van alle soorten in Europa worden ernstig bedreigd, slechts een zesde van alle leefgebieden in Europa zijn in een gunstige staat, en maar liefst 75 van alle visbestanden zijn overbevist. Volgens de rekenmeesters van TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity verliezen wij jaarlijks 3 van ons bruto nationaal product door het verlies aan biodiversiteit.

En dat is heel wat anders dan het eenmalige noodfonds voor de euro waar onze regeringsleiders nu al twee jaar moeite voor doen om dat geld bij elkaar te krijgen. Je zou ook kunnen zeggen dat wij het vandaag hebben over de grootste multinational van Europa. Want er is niets dat zó veel voedsel produceert, dat zó veel diensten verzorgt en ons zó veel producten levert en zó veel werkgelegenheid biedt. Vandaag hebben wij het over de grootste service provider van Europa, de natuur! En iedere andere multinational van die omvang zou politiek heilig verklaard worden, sterker nog, het zou too big to fail zijn. Maar bij de multinational natuur blijft dat helaas vaak bij mooie woorden. Want laten wij daarin eerlijk zijn, tien jaar geleden stonden wij hier ook, toen wij de vorige biodiversiteitsstrategie vaststelden. En het verlies van soorten zou in 2010 tot stilstand gebracht zijn. Daarin hebben wij hopeloos gefaald, en waarom? Omdat op die momenten dat het er echt op aankwam, mooie woorden weinig waard bleken te zijn en andere belangen prevaleerden. De belangrijkste vraag is dan ook vandaag wat doen wij anders dan de afgelopen tien jaar om niet in 2020 te moeten constateren dat het wéér niet gelukt is? Laten wij dan beginnen met datgene waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Is dat te veel gevraagd van lidstaten? Waarom moet de burger zich aan de wet houden en lidstaten niet? Dus niet zoals Nederland weigeren de natuur te herstellen in de Westerschelde, zoals wettelijk verplicht, en dan boos worden als commissaris Potočnik dat niet accepteert. Natuurlijk is het ook van heel groot belang dat wij die natuurbelangen integreren in de andere beleidsterreinen. Wij hebben een uniek moment! Het landbouwbeleid wordt hervormd, het visserijbeleid wordt hervormd, het cohesiebeleid wordt hervormd. De helft van het Europees grondgebied bestaat uit landbouwgrond. Zonder actieve bijdrage van boeren is er geen natuur. Maar ook omgekeerd zeg ik naar mijn collega's zonder sterke natuur is er geen landbouw, zonder bijen geen bestuiving, zonder vruchtbare grond geen enkel gewas. Tevens moeten wij het No Net Loss principe uitwerken en echt toepassen. Kan iemand mij een betere manier aandragen om het verlies aan biodiversiteit tot stilstand te brengen dan gewoon simpelweg te stoppen met die activiteiten die de natuur kapot maken? Ook moeten wij stoppen met praten over het verwerken van natuurlijk kapitaal in onze nationale jaarrekeningen, maar daar simpelweg mee beginnen geen woorden, maar daden!

Veel Europeanen denken dat échte natuur alleen in Afrika of in de Amazone te vinden is.

Europa heeft schitterende natuur, maar nog niet de eigen Serengetis of Yellowstones.

Er zijn gebieden met arme landbouwgrond, gebieden waar mensen wegtrekken. Laten wij daar op een andere manier in investeren en die opbouwen tot nieuwe wildernis, tot trekpleisters voor natuurliefhebbers. Echte safari in Europa, het kan! Dat geeft deze desolate gebieden ook weer een totaal nieuw economisch perspectief. Tot slot, Voorzitter, wil ik de schaduwrapporteurs hartelijk danken voor hun constructieve bijdrage om het verslag te brengen waar het nu is. En natuurlijk ook commissaris Potočnik, die niet nalaat om in en buiten Europa op te komen voor de belangrijke natuur.

Ik wil hem daar heel graag vanuit het Parlement bij helpen en met name ook de strijd met de Raad aangaan. Collega's, laten wij voorzichtig zijn met de natuur, de grootste en belangrijkste service provider van deze wereld. Deze multinational is van ons allemaal!